Gospođo predsjednice, rezultat ustavnog referenduma za mnoge je u ovom domu razočaravajući, dok ga ja osobno smatram oslobađajućim. Predugo su bilateralni odnosi Europske unije i Turske bili opterećeni perspektivom turskog članstva i na tim osnovama nikad nisu do kraja razvijeni u otvorenu suradnju dvoje ravnopravnih partnera na onim poljima na kojima postoji obostrani interes. Ne čudi me što je Turcima dosadilo ispunjavati naše uvjete i što smo mi frustrirani činjenicom da ih oni ne mogu i u dobroj mjeri svjesno ne žele do kraja ispuniti. Riječ je o državi iz drugog kulturno civilizacijskog kruga kojoj i nije mjesto u Europskoj uniji. Znaju to Turci, a konačno su nakon ovog referenduma saznali i oni Europljani koji su se pravili slijepi kraj zdravih očiju. Koliko god neki bili razočarani, nije na nama da krojimo Tursku po svojoj mjeri, to je zadaća njezinih građana.